Nedoriešené štatúty pohraničných oblastí Abjíi a Južného Kordofánu, dávajú dôvod na to, aby al Bašír uplatnil jeho svojrázny spôsob starostlivosti o miestny ľud a súčasné udalosti v Južnom Kordofane, Modrom Níle a Abjíi nám potvrdzujú, že hra s ohňom a zbraňami je pre sudánskeho prezidenta tou najobľúbenejšou zábavou. Osudy a životy obyvateľstva jeho krajiny sú mu pritom zjavne ľahostajné terčom prenasledovania, zatýkania, mučenia, ale aj popráv bez súdov sa stávajú všetci, ktorí neprejavujú náležitú lojalitu k sudánskemu vládcovi, či nebodaj sympatizujú so Sudánskym ľudovým oslobodeneckým hnutím. Preto musíme spoločne s Africkou úniou, Organizáciou Spojených národov, ale aj s partnermi zo Spojených štátov pokračovať v ekonomickom a diplomatickom tlaku na al Bašírovu administratívu, aby plnila záväzky a zastavila porušovanie medzištátnych dohôd a umožnila pokojný život obyvateľstvu v Južnom Kordofáne, Modrom Níle a Abjíi.